málið og fékk á fund sinn sigurgeir þorgeirsson og kristján frey helgason frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti friðrik arngrímsson frá líú og og örn pálsson frá landssambandi smábátaeigenda umsagnir bárust frá samtökum fiskvinnslustöðva náttúrufræðistofnun íslands fiskistofu líú háskólanum á akureyri sjómannasambandi íslands landssambandi smábátaeigenda hafrannsóknastofnuninni starfsgreinasambandinu og veiðimálastofnun

á fundum sínum ræddi nefndin þá tilhögun sem lögð er til í frumvarpinu og er nefndin hlynnt því sem þar er lagt til í umfjöllun nefndarinnar kom fram að

er mat á hvernig hún verður best framkvæmd nefndin beinir því til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að þessi möguleiki verði kannaður nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt valgerður sverrisdóttir skrifar undir álitið með fyrirvara